unterstrichen und ein unabhängiger, demokratischer, zusammenhängender und lebendiger und lebensfähiger Staat Palästina das möchte ich heute unterstreichen friedlich und sicher Seite an Seite leben. Um dies zu garantieren, muss es zuerst ein Ende der Gewalt geben. Kein politisches Ziel rechtfertigt blinden Hass, Hetze oder gar Terrorismus. Das Europäische Parlament verurteilt nicht zum ersten Mal den fortgesetzten Ausbau der israelischen Siedlungen und ebenso den Raketenbeschuss israelischer Gebiete durch militante Gruppen. Es hat in seinen Entschließungen zu einem Ende der Blockade des Gazastreifens und zu einer Aussöhnung unter den Palästinensern aufgerufen. Sehr geehrter Herr Präsident Abbas! Gerade diese Aussöhnung die Bereitschaft zur Vergebung und Empathie sowohl unter den Palästinensern als auch zwischen den Palästinensern und den Israelis ist ein elementarer Teil des Friedensprozesses, für den Sie sich einsetzen. Ich heiße Sie noch einmal im Namen aller Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Parlament herzlich willkommen und erteile Ihnen